Nous saluons donc la manière dont divers acteurs s'acquittent de leurs tâches. Il y a lieu de mentionner de ce point de vue les plus grands défis immédiats que va rencontrer l'État nouvellement créé. Et parmi ceux là, premièrement la médiation menée par Thabo Mbeki, président de l'Afrique du Sud et de l'Union africaine, et aussi celle et je crois qu'il faut le souligner de Mme Rosalind Marsden, notre représentante spéciale au Soudan. Deuxièmement l'adhésion du nouvel État aux accords de Cotonou ouvre des perspectives de coopération nouvelles pour le développement de ses relations avec l'Union européenne. Je crois que c'est une nécessité et nous devrons tout faire pour mener à bien une ratification rapide.

Là aussi, la communauté internationale est interpellée. Quatrièmement la nécessité de contribuer également au développement du Nord, qu'il ne faut pas oublier, et qui s'apprête à rédiger une nouvelle constitution.

Il a bien compris que cette période décisive pour l'avenir du Sud Soudan constitue aussi un test de résistance pour l'Union européenne, et pas seulement pour l'Union européenne.